Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli attentati di Parigi e Bruxelles ripropongono in modo drammatico il problema del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche e la necessità di prevenire i fenomeni di radicalizzazione. Si tratta di uomini e donne, spesso giovani, che hanno in comune un sentimento di rottura con la società e che rappresentano una minaccia per la sicurezza, in Europa e nei paesi vicini. Ma, per difenderci da questo fenomeno, oltre alla repressione dobbiamo mettere in campo efficaci politiche di prevenzione, rafforzando il dialogo interculturale con tutte le comunità religiose, potenziando lo scambio di informazioni tra i paesi dell'Unione e naturalmente smantellando le reti del terrorismo, puntando a colpire il riciclaggio del denaro che, come è noto, finisce per finanziare queste reti. Insomma, una strategia per contrastare l'estremismo e la radicalizzazione potrà funzionare solo se sviluppata parallelamente ad una strategia di integrazione e di inclusione sociale.